Udalosti som mohla sledovať iba prostredníctvom internetu, pretože do Tibetu nás nepustili. Vtedy som videla, ako veľmi obyvatelia Tibetu potrebujú pomoc. Som presvedčená, že Európsky parlament aj prostredníctvom tohto uznesenia musí tlmočiť slová Jeho Svätosti dalajlámu čínskej vláde, že Tibet nemá separatistické tendencie a snaží sa iba o uznanie kultúrnej autonómie Tibetu v rámci Číny. Rozumiem, že Európska únia má snahu mať dobré hospodárske vzťahy s Čínou, čo sme v rámci nášho výjazdového rokovania výboru IMCO v marci 2008 pri rokovaniach s čínskou vládou a poslancami v Pekingu tlmočili. Avšak nemôžeme byť nevšímaví k situácii v Tibete a k neustálemu porušovaniu ľudských práv, k represáliám, k utrpeniu, k násiliu. Očakávam, že pri príležitosti 50. výročia odchodu dalajlámu do indického exilu čínske orgány poskytnú nezávislým pozorovateľom a zahraničným médiám neobmedzený prístup do Tibetu, aby mohli preskúmať situáciu na mieste.